In secondo luogo, del bilancio rettificativo numero 1, due terzi e anche più vengono a essere pagati dalla Croazia, quindi la Croazia mette soldi freschi, ovviamente per finanziare una parte delle attività. Ma c'è una quota che va messa con risorse comunitarie e per le quali, così come lo abbiamo fatto per tutti gli altri paesi, perché sempre ogni allargamento è stato finanziato con risorse fresche, anche in questo caso credo che l'allargamento con la Croazia vada finanziato con risorse fresche.